Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, cette réforme de la politique agricole commune permet elle de répondre aux défis du moment?

Non, puisque c'est la loi de la jungle du marché mondial qui continuera à dicter les prix agricoles à la production, étant donné que cette PAC refuse toujours de fixer des prix de base pour les petites exploitations.

Ceux, par exemple, de la protection de nos productions et de l'environnement? Non, puisque la loi du libre échangisme, qui permet les importations de soja OGM ou de bœuf nord américain dans des conditions intensives, ne compensera en rien les mesurettes sur le verdissement qui est proposé ici. Et ceci sera encore aggravé demain avec l'accord de libre échange avec le Canada, voire le marché unique transatlantique ou l'accord avec le Mercosur. Ceux d'une plus grande justice sociale? Non plus, puisque le projet que nous avons défendu de modulation des aides et d'un plafonnement des aides publiques a été battu en brèche, particulièrement par le Conseil. Heureusement que cela pourra être quelque peu tempéré par la possibilité de primer les premiers hectares, à la demande du gouvernement français, de même que par la majoration des aides aux jeunes agriculteurs et par la définition du concept de agriculture active.

Les défis posés par la nécessité d'engager un processus, forcément long, de transition environnementale tenant compte du changement climatique, soucieux de la gestion durable des ressources agricoles et hydriques, qui demande de nouveaux instruments, de nouveaux outils incitatifs au service des paysans travailleurs dans l'intérêt de toute la société, ne sont pas non plus traités malgré les propositions initiales que vous aviez formulées, Monsieur le Commissaire.

Au final, c'est une grave occasion manquée pour instaurer une nouvelle agriculture paysanne, riche en emplois, revivifiant les territoires, garantissant la qualité, la sécurité et la souveraineté alimentaire dont nous manquons.